tilhögun umræðunnar verður eftirfarandi ráðherra hefur fimmtán mínútur til framsögu og fulltrúar annarra flokka á alþingi átta mínútur hver og andsvör verða leyfð þingmenn hafa síðan þriggja mínútna ræðutíma hver og andsvör þar eru ekki leyfð í lok umræðunnar hefur innanríkisráðherra einnig þrjár mínútur hefst nú umræðan og til máls tekur hæstvirtur innanríkisráðherra ögmundur jónasson